ég mæli fyrir máli númer átta á þingskjali númer átta en um er að ræða frumvarp til laga um breytingu á lögum um virðisaukaskatt númer fimmtíu nítján hundruð áttatíu og átta með síðari breytingum flutningsmenn málsins ásamt eða sem hér mælir eru háttvirtir þingmenn ásmundur friðriksson páll jóhann pálsson haraldur einarsson silja dögg gunnarsdóttir og ásmundur einar daðason ég mun hér í framsögu minni fara yfir einstakar greinar frumvarpsins eins og þær koma fyrir en segja má að tilgangurinn speglist í lagagreinum þess en þó mun ég jafnframt fara yfir fyrirliggjandi greinargerð til frekari rökstuðnings málinu og að nokkru marki inntak þeirra umsagna sem borist hafa um þetta mál en það hefur tvívegis áður verið lagt fram eins og fram kemur í meðfylgjandi greinargerð

virðulegs forseta fyrsta grein frumvarpsins hljóðar svo við þriðju málsgrein annarrar greinar laganna bætist nýr töluliður sem orðast svo þjónusta og vörusala íþróttafélaga og æskulýðsfélaga sem stunduð er í því skyni að afla fjár til að standa undir kjarnastarfsemi slíkra félaga þar með talin fjáröflun vegna keppnis og æfingaferða félagsmanna svo sem sala auglýsinga útgáfustarfsemi verslunarrekstur veitingasala og sala varnings eða þjónustu önnur grein hljóðar svo við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða svohljóðandi á tímabilinu fyrsta janúar tvö þúsund og sextán til fyrsta janúar tvö þúsund og sautján skal endurgreiða íþrótta æskulýðs og ungmennafélögum hundrað prósent þess virðisaukaskatts sem greiddur hefur verið af vinnu manna við nýbyggingu endurbyggingu og viðhald íþróttamannvirkis af þjónustu vegna hönnunar eða eftirlits með nýbyggingu eða endurbyggingu eða vegna viðhalds þess háttar húsnæðis sem og af efniskaupum til slíkra framkvæmda endurgreiðslan skal gerð á grundvelli framlagðra reikninga eigi sjaldnar en á tveggja mánaða fresti ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd endurgreiðslunnar þriðja grein kveður svo á um að lög þessi öðlist þegar gildi virðulegi forseti það má segja að lagagreinarnar endurspegli þannig að nokkru þann tilgang sem við flutningsmenn ætlum þessum breytingum á lögum um virðisaukaskatt en í greinargerðinni er þó um að ræða ítarlegri rökstuðning og ætla ég nú að taka hana hér til

síðasta löggjafarþingi eða hundrað fjörutíu og fjögur mál númer fjögur hundruð og ellefu það gekk þá til háttvirtrar efnahags og viðskiptanefndar og var sent til umsagnar hjá helstu hagsmunaaðilum umsagnir sem bárust eru almennt mjög jákvæðar og er málið þannig

stærsta breytingin frá því að það var lagt fram nú síðast er sú að við bætast nú æskulýðsfélög og þykir flutningsmönnum það samræmast vel markmiðið með frumvarpinu sem miðar að því að byggja upp og styrkja mannvirkjagerð í þágu skipulagðrar starfsemi barna og unglingastarfs og svo styðja og efla við allt það sjálfboðaliðastarf sem það hvílir á þá er það jafnframt enn frekar í samræmi við stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar þar að lútandi ég ætla að bera niður í umsögn fulltrúa æskulýðsfélaga en þar var um að ræða sameiginlega umsögn kfum og kfuk og bandalags íslenskra skáta en þar segir með leyfi forseta ásamt því að leggja til breytingartillögu við frumvarpið leggja forsvarsmenn umsagnaraðila áherslu á eftirfarandi grunnhugmynd frumvarpsins er í meginatriðum fagnað og þá benda forsvarsmenn á að laga þarf frumvarpið svo það nái einnig til viðurkenndra æskulýðssamtaka svo sem kfum og kfuk og skátanna og benda á að öðrum kosti mismunar frumvarpið aðilum núverandi virðisaukaskattsumhverfi virðir því gjafir til æskulýðsfélaga og fórnfúst starf sjálfboðaliða þannig styðja umsagnaraðilar við grundvallarhugmyndafræði sem felst í frumvarpinu að mikilvægt sé að styðja við íþrótta og æskulýðsstarf sem byggir starfsemi sína á afkomu á fórnfúsum gjöfum almennings og dýrmætu starfi sjálfboðaliða frumvarpið er jákvætt skref í átt að framangreindu enda munu gjafir til íþróttahreyfingarinnar sem og viðurkenndra æskulýðsfélaga nýtast til fulls ef frumvarpið verður að lögum

umsagnaraðilar jafnræði og það kalli á breytingar og frumvarpið megi ekki einskorða við íþróttafélög heldur er nauðsynlegt að það nái til annarra viðurkenndra æskulýðssamtaka svo sem starfs skáta og kfum og kfuk eins og kemur fram í þessari umsögn

var að áliti æskufélaga í því fólst mismunun til dæmis þar sem er nefnt sem dæmi að það gerir greinarmun á byggingu skíðaskála og byggingu skátaskála slík mismunun gangi ekki upp og brjóti gegn grundvallarhugmyndum um samkeppni og jafnræði aðila sem starfa að sömu hugsjón í þessari umsögn sem ég fer hér yfir benda umsagnaraðilar á að á árunum eftir hrun stóð ríkisvaldið fyrir verkefninu allir vinna þar sem einstaklingar voru hvattir til viðhalds og nýframkvæmda með því að gefa þeim færi á endurgreiðslu virðisaukaskatts af kostnaðinum verkefnið náði ekki til íþrótta og æskulýðsfélaga þá sem segja má að hafi lent á milli skips og bryggju á náði verkefnið ekki til framkvæmda við nýjan skála í vatnaskógi en náði á sama tíma til sumarbústaða sem einstaklingar voru að smíða hinum megin við girðinguna verkefnið allir vinna gaf fordæmi og með frumvarpinu lítum svið svo á að bæði í s í nú komin að íþrótta og æskulýðsstarfi þar kemur jafnframt fram og ég er enn í þessari umsögn og ég nefndi hér áðan þar sem kemur fram að mikill skortur er á viðhaldi fasteigna líkt og hjá íþróttafélögunum er varðar rekstur fasteigna endurnýjun og viðhald þeirra og það verður sífellt stærri útgjaldaliður hjá hreyfingum eins og þeim sem frumvarpið nær til mæta þarf auknum kröfum til öryggis og aðgengis og í kjölfar hrunsins hafa mörg viðhaldsverkefni þurft að bíða tekjuskerðing sem félagaskerðing sem félagasamtök umsagnaraðila hafa tekið á sig í kjölfar hrunsins hefur bitnað alvarlega á viðhaldi fasteigna þörfin á viðhaldinu minnkar þó ekki með tímanum og vandanum er þá einfaldlega varpað á þá sem við félögunum taka á komandi árum þá telja umsagnaraðilar jafnframt að í frumvarpinu felist mikilvægur hvati og jákvæð áhrif á félög og atvinnulíf

það virðist rýra gjafir einstaklinga til verkefnisins en nái þetta frumvarp fram að ganga má gera ráð fyrir að félagasamtök sem þessi framkvæmi fyrir að minnsta kosti tuttugu prósentum meira en þeir hefðu annað ráð á og verði frumvarpið þannig að lögum eins og lagt er upp með felist í því mikilvægur hvati til aukins drifkraftar í æskulýðsfélögum bæði hvati til aukinnar söfnunar en jafnframt aukinnar notkunar á fjármunum til viðhalds og endurbóta á félagshúsum og starfsaðstöðu slíkt yrði jafnframt innspýting í atvinnulífið þó það sé nú ekki meginmarkmiðið með þessu frumvarpi þá árétta umsagnaraðilar mikilvægi réttra skilgreininga og telja þannig að mikilvæga forsendu framgangs frumvarpsins vera þá að íþrótta og æskulýðsfélög séu rétt skilgreind en í frumvarpinu eins og lagt var upp með í fyrsta og öðru sinni sem það var lagt fram þá var miðað við að félög væru aðilar að íþróttasambandi íslands og sambærilegt viðmið liggi beint við hvað varðar viðurkennd æskulýðsfélög þannig má gera þá kröfu að eftirlitsfélög séu aðilar að æskulýðsvettvangnum skilgreiningarvandi ætti því ekki að stöðva framgang frumvarpsins eða meðfylgjandi breytingartillögu umsagnaraðila eins og ég sagði hér áðan þá höfum við

og í raun og veru kemur þar margt fram sem styður við málið í heild sinni og litum við svo á háttvirta flutningsmenn málsins að með þessari breytingu sé verið að gæta jafnræðis milli íþróttafélaga og annarra viðurkenndra æskulýðsfélaga þannig að þær aðgerðir sem felast í þessum lagabreytingum nái ekki einvörðungu til íþróttastarfs heldur einnig til annars æskulýðsstarfs þannig styðji hún enn betur við markmið stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar þar sem segir meðal annars með leyfi forseta ríkisstjórnin leggur áherslu á mikilvægi íþrótta tómstunda og æskulýðsmála og samþættingu leiks og náms eftir því sem kostur er stuðla beri að því að sem flestir geti fundið eitthvað við sitt hæfi hvort sem um ræðir íþróttir listnám listsköpun eða félagsstarf slíkt starf þroskar einstaklinginn og hefur mikið forvarnargildi þannig eiga þau rök sem tilgreind eru í greinargerð með upphaflegri tillögu um mikilvægi íþróttastarfsins fyrir æsku landsins ekki síður við um starf annarra æskulýðsfélaga því er gert ráð fyrir að með æskulýðsfélögum í tillögu þessari sé átt við þann skilning æskulýðslaga sem eru númer sjötíu tvö þúsund og sjö og nái til slíkra félaga og annarra sambærilegra félagssamtaka sem jafnframt njóta viðurkenningar gegnum aðild að samtökum æskulýðsfélaga slíkt viðmið aðildar er sambærilegt viðmið því sem fram kemur í greinargerð með upprunalegu frumvarpi sem gerir ráð fyrir aðildar íþróttafélaga að í s í upphaflega lögðum við flutningsmenn málið fram í formi þingsályktunartillögu um endurskoðun á virðisaukaskattsumhverfi íþróttahreyfingarinnar og það var á hundrað fertugasta og þriðja löggjafarþingi mál númer fjögur hundruð áttatíu og sjö hér er nú málið lagt fram í þriðja sinn og í annað sinn sem frumvarp til laga um virðisaukaskatt númer fimmtíu nítján hundruð áttatíu og átta og breytingu þar á sem miða að því að breyta virðisaukaskattsumhverfi íþróttahreyfingarinnar breytingin er tvíþætt og gerir annars vegar ráð fyrir að endurgreiða skuli íþrótta og ungmennafélögum hundrað prósent þess virðisaukaskatts sem greiddur hefur verið af vinnu manna við nýtingu endurbyggingu og viðhald íþróttamannvirkis vegna þjónustu vegna hönnunar eða eftirlits með nýbyggingu endurbyggingu eða viðhaldi þess háttar húsnæðis sem og af efniskaupum til slíkra framkvæmda eins og kemur skýrt fram í lagagrein þá skal endurgreiðslan fara fram á grundvelli framlagðra reikninga og eigi sjaldnar en á tveggja mánaða fresti í annan stað er frumvarpið lagt fram til eflingar sjálfboðaliðastarf og stuðnings við slíkt starf og þar er lagt til að þjónusta og vörusala sem stunduð er til að afla fjár til að standa undir kjarnastarfsemi íþrótta og æskulýðsfélaga svo sem sala auglýsingaútgáfa starfsemi verslunarrekstur veitingasala og sala varnings eða þjónustu til öflunar fjár til starfseminnar verði undanþegnar virðisaukaskatti í greinargerðinni er komið inn á hvaða þýðingu skipulegt barna og unglingastarfs hefur og vart þarf að fjölyrða um þjóðhagslegt

og þátttaka barna og unglinga í skipulögðu íþróttastarfi dregur úr hinum á hvers konar frávikshegðun ungmenni sem ekki taka þátt í skipulagt íþróttastarfi eru til að mynda líklegri til að nota vímuefni en þau sem eru virkir þátttakendur í slíku starfi þá hafa rannsóknir jafnframt sýnt fram á að þátttaka í íþróttum hefur meðal annars jákvæð áhrif á námsárangur sjálfsmynd sjálfsvirðingu líkamsmynd heilsu og almenna líðan þannig má leiða líkur að því að skipulegt starf íþróttafélaga og sá félagslegi sess sem þau skipa í hverju samfélagi leiði til þjóðhagslegs heilsuábata eins og minna álags á heilbrigðiskerfið þar sem rannsóknir hafa þess utan sýnt að aukin hreyfing dregur úr tilfellum alvarlegra sjúkdóma þá hefur verið sýnt fram á jákvæð áhrif á skólastarf og vinnumarkað í formi færri tapaðra vinnustunda færri veikindadaga og aukinnar framleiðni þá má nefna framgöngu afreksfólksins okkar og þá landkynningu sem það færir okkur til framgangs viðskipta og ferðaþjónustu svo ekki sé minnst á styrkingu og stolt sjálfsmyndar þjóðarinnar og á okkar bestu stundum það er því mikilvægt að skoða efnahagslegt vægi íþrótta og áhrif skipulegs íþróttastarfs á vegum hreyfingarinnar í víðu samhengi við hljótum því að velta því fyrir okkur með hvaða hætti við sjáum hlutverk ríkisins í stuðningi og uppbyggingu íþrótta og æskulýðsstarfs að einhverju marki snýr það að því að stuðla og tryggja sem besta umgjörð og aðbúnað með skipulegri starfsemi á vegum íþrótta ungmenna og æskulýðsfélaga almenningi til heilla þetta frumvarp er í samræmi við slíkt hlutverk og er eins og áður sagði í fullu samræmi við og styður markmið stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar þar sem lagt er upp með og lögð sérstök áhersla á mikilvægi íþrótta tómstunda og æskulýðsmál og samþættingu leiks og náms eftir því sem kostur

þar er skilgreining á íþróttafélagi eftirfarandi en með íþrótta og ungmennafélagi er átt við félag sem hefur íþróttir á stefnuskrá sinni og hefur fengið aðgang að íþróttahreyfingunni með aðild að héraðssambandi eða íþróttabandalagi samanber annar kafli laga íþrótta og ólympíusambandi íslands þannig afmarkar ríkisskattstjóri íþróttastarfsemi við iðkun íþróttagreina sem stundaðar eru innan aðildarfélaga íþrótta og ólympíusambands íslands þegar kemur að tekjuskatti en við erum hér að ræða virðisaukaskatt svo því sé nú haldið til haga þá teljast íþróttafélög undanþegin svo fremi sem þau verji hagnaði sínum einvörðungu til almannaheilla og hafi það einasta að markmiði samkvæmt samþykktum sínum samanber fjórðu grein þeirra laga það er tekjuskattslaga og þetta er í greinargerð til frekari afmörkunar á því hvað átt er við með tilgangi og skilgreiningu íþróttafélaga þar er kveðið á um hinn ófjárhagslega samþykktum viðkomandi félags og gerður fyrir að til arðgreiðslu til eigenda geti nokkurn tíma komið öllum hagnaði þarf þannig að verja til almenningsheilla almenn íþróttastarfsemi er þannig talin vera almenningsheillastarfsemi í þeim skilningi með íþrótt er að mati ríkisskattstjóra átt við hvers konar líkamlega þjálfun með iðkun íþróttagreina sem almennt er stunduð innan aðildarfélaga íþrótta og ólympíusambandi íslands í íþróttalögum númer sextíu og fjögur nítján hundruð níutíu og átta merkja íþróttir hvers konar líkamlega þjálfun er stefnir að því að auka líkamlegt og andlegt atgervi heilbrigði og hreysti

það þýðir að íþróttafélög innheimta engan útskatt sem lýtur að íþróttastarfsemi og fá á hinn bóginn ekki dreginn frá innskatt vegna kaupa á aðföngum til starfseminnar öll sama íþróttafélaga á aðstöðu til æfinga og iðkunar íþrótta þar með talið félagsgjöld og æfingagjöld fellur undir undanþáguákvæðið þrátt fyrir að íþróttafélög séu undanþegin virðisaukaskatti vegna íþróttastarfsemi sinnar þá eru þau virðisaukaskattsskyld ef þau selja vörur eða virðisaukaskattsskylda þjónustu í atvinnuskyni eða í samkeppni við atvinnufyrirtæki til virðisaukaskattsskyldrar starfsemi mundi þá teljast auglýsingasala þar með taldir svokallaðir samstarfssamningar útgáfustarfsemi rekstur verslunar veitingasala og svo fjáraflanir ýmiss konar þá er til staðar virðisaukaskattsskyld skylda af eigin þjónustu svo sem rekstur þvottahúss og svo framvegis með frumvarpi þessu er lagt til að öll sölustarfsemi íþróttafélaga verði undanþegin virðisaukaskatti ég ætla nú virðulegi forseti að árétta frekar þau markmið sem um ræðir með þessu frumvarpi og í þeim tilgangi sem því er ætlað að vinna að verði þetta frumvarp að lögum grunnurinn að öflugu íþróttastarfi á íslandi hefur lengi verið þátttaka sjálfboðaliða og starfsemi íþróttahreyfingarinnar byggir enn að verulegu leyti á sjálfboðaliðastarfi fjöldi fólks leggur íþróttahreyfingunni lið án þess að þiggja endurgjald fyrir án störf stjórnir nefndir og ráð aðstoða við framkvæmd íþróttamóta og kappleikja og standa að ýmiss konar starfi og fjáröflun einn jákvæðasti þátturinn í þessu starfi er aukin aðkoma foreldra og stuðningur þeirra við íþróttaiðkun barna sinna eins og málum er háttað getur ábyrgð stjórnarmanna og annarra sjálfboðaliða á framtals og skýrsluskilum skattskilum og opinberum gjöldum verið mikil og jafnvel meiri en flestir sjálfboðaliðar gera sér grein fyrir opinberir aðilar geta beitt þungum viðurlögum við vanskilum á opinberum gjöldum og geta vanskil jafnvel varðað fangelsisvist líklegt má telja að þeim aðilum sem taka að sér sjálfboðaliða í íþróttahreyfingunni gæti fækkað verulega væri þeim þessi ábyrgð að fullu ljós og þeir upplýstir um þau viðurlög sem beita má í raun og veru það er því mikilvægt að löggjafinn bregðist við og skapi um leið hvetjandi umhverfi fyrir allt sjálfboðaliðastarf og stuðli þannig um leið að sem mestri þátttöku foreldra í því barna og uppeldisstarfi sem íþróttahreyfingin og reyndar öll æskulýðsstarfsemi veitir börnum og unglingum iðkendum fer sífellt fjölgandi bæði í þeim hópi sem heyrir undir skilgreiningu afreksíþrótta og í þeim hópi sem út frá lýðheilsusjónarmiðum og það ekki síður er mikilvægur og tilheyrir almenningsíþróttum þessu til stuðnings má nefna að iðkendum sem hlutfalli af fjölda úr þjóðskrá hefur fjölgað úr nítján komma sjö prósent árið nítján hundruð níutíu og fjögur í tuttugu og sjö komma tvö prósent árið tvö þúsund og ellefu áberandi fjölgun er í hópum barna og unglinga og svo eldri borgara þörfin fyrir fleiri mannvirki til að sinna þessum vaxandi fjölda eykst því sífellt það er áberandi ákall hjá mörgum íþróttafélögum eins og meðal annars sem kom fram í fjölmörgum umsögnum þegar málið var lagt fram í annað sinn nú í vor þá var áberandi ákall að þegar þurfi að bregðast við þessum aukna fjölda og bæta þurfi við aðstöðu til að tryggja að allir geti notið sem bestrar aðstöðu og aðbúnaðar við bæði iðkun íþrótta og alls félagsstarfs þannig er bæði sprungið utan af starfseminni og bæði þörf á viðhaldi og uppbyggingu nýrra mannvirkja þá er félagslegi þátturinn ekkert síður mikilvægur þegar við horfum til þessarar uppbyggingar en það er mjög jákvæð þróun sem við sjáum í aukinni þátttöku foreldra og aðstandenda í öllu starfi og leik barna og unglinga auðvitað er það svo að þrátt fyrir göfug markmið þá kemur það iðulega fyrir með slík viðfangsefni sem þetta

á hinum pólitíska vettvangi stangist á það á sannarlega við hér að markmið um einföldun skattkerfis og þá meðal annars með fækkun undanþága og breyttum skattstofn á þeim mikilvæga tekjuliði sem um ræðir það er virðisaukaskatti í tekjuöflun ríkissjóðs og þannig getur það auðvitað aukið flækjustig þegar kemur að tengdri starfsemi og samkeppnisrekstri athugasemdir í þessa veru bárust meðal annars frá ríkisskattstjóra viðskiptaráðherra og samtökum atvinnulífsins nú síðast þegar málið var lagt fram ég met það svo af þeirri umræðu sem þegar hefur farið fram um málið að það sé í rauninni ekki flokkspólitískt í eðli sínu og hér reynir á mat þess hvort vegur þyngra markmiðin um stuðning við barna og æskulýðsstarf og sjálfboðaliðastarfið sem sem þessi starfsemi sem um ræðir hvílir á eða þau markmið sem við horfum til varðandi skattkerfið sjálft við flutningsmenn málsins erum tilbúnir að skoða alla færar leiðir og rökstuddar breytingar í meðförum væntanlega háttvirtrar efnahags og viðskiptanefndar þannig þarf í þessu samhengi að skoða mismunandi stöðu einstakra aðila sem þessi leið í gegnum skattkerfið nær til sem dæmi kom mjög greinargóð umsögn frá golfsambandi íslands sem er fjölmenn hreyfing með um sautján þúsund skráða félaga og sextíu og fimm golfklúbba víðs vegar um landið og er því næststærsta sérsambandið innan íþróttasambands íslands en golfsambandið fagnar fram komnu frumvarpi og það kemur skýrt fram í þeirra umsögn og tekur alfarið undir og styður mannvirkjahluta frumvarpsins það er endurgreiðsla á virðisaukaskatti vegna mannvirkjagerðar og hvetur í raun

eins og lagt er upp með í frumvarpinu en í staðinn verði þetta ákvæði til framtíðar í lögum um virðisaukaskatt og það er þá verkefni háttvirtrar efnahags og viðskiptanefndar að ræða það sem dæmi jafnframt vekur golfsambandið athygli á þeirri staðreynd að íþróttamannvirki eru reist og byggð á fleiri aðilum en íþrótta og ungmennafélögum og það gæti valdið brotum á jafnræðisreglu ef mismunandi reglur gilda eftir rekstrarformi þess sem reisir íþróttamannvirki því sé eðlilegt að endurgreiðsla samkvæmt tillögunni gildi almennt um íþróttamannvirki óháð rekstrarformi þess sem sér um bygginguna og finnst mér mikilvægt að nefndin skoði þessar ábendingar sem jafnframt koma fram frá fulltrúum knattspyrnuhreyfingarinnar sem jafnframt er þá sú stærsta innan íþróttasambands íslands í öllum umsögnum frá fulltrúum íþróttahreyfingarinnar var tekið undir með rökum um þjóðhagslegt mikilvægi íþrótta og skipulags félagsstarfs og lögð áhersla á að sá sparnaður sem bætt heilbrigði landsmanna legði til í heilbrigðiskerfinu margfaldast í réttu hlutfalli við þá fjármuni sem veitt er í þennan málaflokk og ívilnanir í formi endurgreiðslu virðisaukaskatts á framkvæmdum og viðhaldi skili sér þannig margfaldar til baka í minni útgjöldum til velferðar og heilbrigðismála og það er auðvitað eitt af meginmarkmiðum þessa frumvarps eins og ég kom inn á hér áðan vegna fyrstu grein frumvarpsins þar sem lagt er til að öll starfsemi íþróttafélaga verði undanþegin virðisaukaskatti benda nokkrir aðilar á til að mynda golfsambandið og aðilar þess að mikilvægt sé að starfsemi hreyfingarinnar sé í góðri sátt við atvinnulífið og veltir því upp hvort ekki mætti nálgast þau markmið stjórnvalda að einfalda virðisaukaskattskerfið og í leiðinni að ná því markmiði að bæta rekstrarumhverfi íþróttahreyfingarinnar og varðandi þau sjónarmið um að aflétta ábyrgð stjórnarmanna og annarra sjálfboðaliða á framtals og skattskilum þá gæti verið skynsamlegt að skoða á leið að hækka frímark varðandi skráningarskyldu á virðisaukaskattsskrá frá því sem nú er til vitnis um ólíka stöðu hagsmunaaðila má vitna í knattspyrnuumsagnir fjölmargra aðila knattspyrnuhreyfingarinnar og knattspyrnusambandið sjálft þar sem þeir leggja áherslu á að frumvarpið nái fram að ganga og þar kemur meðal annars fram að öflugur stuðningur við uppbyggingu íþróttamannvirkja sé ómetanlegur og sagan kennir að með slíkri uppbyggingu og aukinni fræðslu næst mikill árangur reynslan sýni einnig að árangurinn er jafnmikilvægur í smærri sem stærri samfélögum það er því öflug byggðastefna að bæta aðstöðu alls staðar á landinu foreldrar iðkendur og aðrir sjálfboðaliðar leggja á sig ómælda vinnu við sölu á ýmsum varningi til að standa undir þeim kostnaði sem fylgir þátttöku yfirvöldum er fullkunnugt um þessa starfsemi og það er okkar álit að viðurkenna eigi mikilvæga hennar með undanþágu frá virðisaukaskatti og einfalda þannig rekstrarumhverfi íþróttafélaganna og það yrði hvetjandi fyrir aðila hreyfingarinnar ef yfirvöld staðfestu mikilvægi með undanþágu frá virðisaukaskatti virðulegi forseti við flutningsmenn áttum góðan fund með forustumönnum íþróttafélaga víðs vegar að af landinu og

meðal annars með ályktun að það væri gríðarlegt hagsmunamál fyrir íþróttahreyfinguna alla að ríkið mundi styðja við bakið á íþróttahreyfingunni með þessu móti að gera bragarbót á löggjöfinni til að styrkja sjálfboðaliðastarfið og mæta aukinni eftirspurn með stuðningi við mannvirkjagerð og þeir sendu frá sér sameiginlega yfirlýsingu þess efnis frumvarpið er í fullu samræmi við stjórnarsáttmála hæstvirtrar ríkisstjórnar eins og ég kom inn á og þá íþróttastefnu sem í gildi er og snýr að einföldun á rekstrarumhverfi íþróttahreyfingarinnar og markmiðum um almenna lýðheilsu